Et oui, l'Union européenne a trop longtemps été naïve à l'égard de la Chine, et je vois dans ce document une sorte de réveil tardif. Je le salue, mais c'est un réveil qui est à la fois incomplet et parfois un peu hypocrite.

Hypocrite, enfin, parce qu'il faut poser clairement la question de la réciprocité commerciale et dire clairement que l'Europe ne peut pas se laisser faire.

Par contre, les entreprises européennes ne peuvent pas le faire. Il ne faut pas être hypocrite. Il faut imposer la réciprocité, ou alors il faut tout simplement nous protéger, protéger nos territoires et protéger nos salariés et nos entreprises.